Ne samo da je bilo to stvar usklajevan in da kakšna poslanka lahko to potrdi, ampak da je bilo to usklajeno. Gre ravno za to, da v bistvu zdaj se nam potrjuje to, da marsikaj, kar je bilo usklajeno, se ne bi držalo ne v nadaljevanju, ampak še ena druga stvar, gospa Sluga - minister Počivalšek je na zaslišanju, preden je postal minister, ravno o tem govoril, da je potrebno to urediti in ni mogel verjeti, minister za gospodarstvo, da tega mi nimamo urejenega, zaradi tega smo ga tudi s kolegom Horvatom, zaslišanju podprla, ker je dober minister, ker dobro dela, in ker je tudi rekel: "Jaz, bomo, to bomo mi uredili, ne," čeprav ni njegovo področje, minister Počivalšek je zelo močan minister, tudi sicer vsebinsko, in jaz mislim, da bi bil že čas, da pride potem vlada s temi predlogi v sam parlament, ne, ampak boste videli, da naslednje leto ob tem času, ko bomo v Novi Sloveniji ponovno vložili ta predlog zakona, pa se spomnite na te besede - regresnih zahtevkov ne bo urejenih. Ali pač, gospod minister? Obljuba?